El orden del día de esta sesión plenaria, señor Presidente, prevé el debate y la votación de una propuesta de Resolución sobre la situación en Guantánamo. Quisiera dejar constancia del compromiso indeclinable e inderogable del Grupo del Partido Popular Europeo con los derechos humanos de los prisioneros en Guantánamo, pero, señor Presidente, creo que votar esta propuesta de Resolución común el mismo día en el que se van a celebrar los funerales por las víctimas del maratón de Boston constituye un error político, una falta de tacto grande y, desde luego, una falta de sensibilidad de este Parlamento. Señor Presidente, sobre la base de este argumento, mi Grupo propone que se retire del orden del día y que se inscriba en la sesión del mes de mayo. En caso de que esta propuesta, señor Presidente, no cuente con la mayoría de la Cámara, el Grupo del Partido Popular Europeo no participará en el debate y no votará la Resolución.